Diplomatie wirkt, auch Sanktionen wirken. Aber ich hoffe, dass in Washington erkannt wird, dass Diplomatie nicht nur dann gut ist, wenn Donald Trump sie unterschreibt. Wir haben nämlich mit dem Iran Abkommen bereits einmal ein sehr positives diplomatisches Ergebnis erzielt. Damals hat Obama unterschrieben, und das war genauso gut wie das jetzige Ergebnis, das uns für Korea vorliegt. Wenn wir jetzt auf den Gipfel, auf den Europäischen Rat blicken, dann besteht vielleicht wieder die Gefahr, dass wir große Ziele beschreiben und am Ende vielleicht wieder mit wenigen Ergebnissen dastehen. Deswegen möchte ich mich darauf konzentrieren, zwei konkrete Punkte herauszugreifen, wo wir als EVP Fraktion jetzt Klarheit und Ergebnisse einfordern und wo auch die Chance dazu besteht Das erste sind die Handelsfragen ein Thema, das viele umtreibt, die derzeit um ihre Jobs bangen. Da muss Europa der Europäischen Kommission volle Rückendeckung geben.

Und deswegen sind geschlossene Gegenmaßnahmen, so wie die Kommission sie angestoßen hat, der richtige Weg. Wir erwarten vom Rat, dass das voll unterstützt wird. Und wir sind auch der Meinung, dass das Gespräch richtig ist. Wenn Jean Claude Juncker jetzt den Arbeitsauftrag bekommen hat, nach Washington zu fahren und über eine Welt ohne Zölle zu reden, dann ist das der richtige Ansatz. Ich möchte noch ergänzen, dass derzeit für uns Europäer durch die Problematik mit Amerika auch eine Reihe von Chancen entstehen. Es ist so, dass wir in Kanada erlebt haben, dass es sechs zu eins steht. Wir haben also viele Partner, die nach wie vor für den regelbasierten Handel eintreten. Mit denen sollten wir reden, ins Gespräch kommen und schnellstens mit Japan, mit Mexiko, mit dem Mercosur die Verträge abschließen, die jetzt realistisch sind. Ich möchte im Rückblick nochmal daran erinnern Wir hatten ja hier im Parlament viel Streit über die Frage CETA ich möchte das nochmal in Erinnerung rufen und wir spüren in der jetzigen Lage, wie dankbar wir sind, dass wir zumindest mit Kanada, mit einem Land, das unseren Werten verpflichtet ist, in der Lage sind, solche Verträge abzuschließen. CETA ist für uns nach wie vor ein Vorbild für die zukünftige Gestaltung der Handelspolitik. Zu guter Letzt ein zweiter Punkt, nämlich die Euro Diskussion Auch hier reicht die Debatte. Wir können jetzt, glaube ich, zu Ergebnissen kommen. Der Europäische Währungsfonds ist zum Greifen nahe, damit wir zukünftig die Unabhängigkeit von internationalen Strukturen bekommen. Der backstop ist nahe. Wir werden die Parlamente stärker beteiligen können mit den Strukturen, die jetzt angedacht sind. Das heißt, diesen Schritt sollte man tun, genauso wie den Schritt, den die Kommission bereits im Dezember vorgeschlagen hat, mit dem Investitionsbudget jetzt voranzukommen. Nach dem Aspekt Reformen und nach dem Aspekt Budgetstabilisierung liegt jetzt der Schwerpunkt auf den Investitionen. Da sollten wir vorankommen. Deswegen Jetzt handeln, in diesen beiden Punkten! Rückenwind sollte uns geben, dass wir beim Euro große Erfolge haben. Seit Beginn der Krise haben wir in der Euro Zone zehn Millionen neue Arbeitsplätze geschaffen und haben ein Wachstum von 2,5 deutlich stärker als die Amerikaner und übrigens auch die britischen Freunde. Deswegen sollte uns die Reformpolitik, die wir bisher praktiziert haben, dafür Rückenwind geben. Ich wünsche mir, dass beim Rat jetzt nicht mehr geredet wird, sondern bei diesen beiden Punkten gehandelt wird!